Le lendemain du Brexit, j'avais fait une conférence de presse en disant aux Français Écoutez les bien, regardez les bien dans les jours qui viennent, et vous verrez alors le vrai visage de l'Union européenne et de ses défenseurs. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a été servi.

Alors, on est passé à la deuxième phase, celle où l'on remet en cause le peuple, sa volonté, la démocratie. Bertolt Brecht disait Quand le peuple vote mal, il faut dissoudre le peuple. C'est d'ailleurs peut être ce que vous avez déjà commencé à faire depuis des années avec l'immigration massive, mais vous allez beaucoup plus loin. Vous dites Quand le peuple vote mal, il faut supprimer le vote. C'est tellement plus simple comme cela, en effet.

L'Union européenne sans le Royaume Uni n'a pas plus d'idées et d'avenir que l'Union européenne avec le Royaume Uni. Pourtant, l'enjeu des mois à venir est simple la séparation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sera-t-elle menée de bonne foi ou de mauvaise foi, permettant aux partenaires de rester en bons ou en mauvais termes? On a entendu nombre d'européistes incapables d'admettre le résultat sorti des urnes tonner que le peuple britannique devait payer chèrement ce divorce, dans le seul but de faire un exemple, bien sûr, pour dissuader les autres peuples par la terreur. Évidemment, vous allez vous tirer une balle dans le pied, vous le savez bien, car cette politique du pire sera préjudiciable non seulement au Royaume Uni, mais surtout à la France et à de nombreux pays européens. Nos exportations vers le Royaume Uni sont largement supérieures à nos importations. Vous voyez bien qu'il n'est absolument pas dans notre intérêt de créer des tensions, mais avec vous, c'est vrai, le pire est toujours sûr. La réalité, c'est que les liens entretenus, par exemple, entre la Suisse et les pays de l'Union européenne devraient être un modèle pour forger un partenariat réaliste et amical avec le Royaume Uni, mais vous ne voulez pas le voir.

c'est aussi simple que cela. Ils vous le disent sur tous les tons, ils vous l'ont dit à chaque fois qu'on leur a posé la question ces dernières années. Vous continuez à vouloir imposer plus d'intégration et plus d'Union européenne, et vous envisagez même et j'ai presque envie, là encore, de vous en remercier de faire passer le CETA et le TAFTA sans l'avis des parlements. Vous montrerez, là encore, votre vrai visage. Les peuples veulent qu'on leur rende leur souveraineté, ils veulent coopérer librement dans une Europe nouvelle des nations et des peuples. Alors, votre choix est simple soit vous changez radicalement, soit vous disparaissez.